Bolo tu už dnes, kolegovia, kolegyne, povedané takmer všetko a ja by som bola veľmi nerada, keby táto naša dnešná diskusia bola vnímaná ako akýsi prejav proamerických alebo proti amerických pocitov jednotlivých členov tejto snemovne. Pravdou je, že pani komisárka urobila veľa opatrení v tom, aby sa tie pôvodné návrhy, ktoré sme nakoniec aj my tu v roku 2010 v máji, myslím, odmietli, dostali do dohovoru. Pravdou ale ostáva aj to, že ak Spojené štáty americké chcú mať dobré partnerstvo v boji proti medzinárodnému zločinu, v boji proti terorizmu s Európskou úniou, potom by bolo na mieste, keby naše pozície boli viac vyvážené a viac vyrovnané. Nepochybujem, pani komisárka, že ste naozaj urobili všetko pre to, aby ste získali pre občanov členských štátov Únie dobrú pozíciu, žiaľbohu, dokázali ste len to, čo vám Spojené štáty americké dovolili. A práve preto ešte stále tento dohovor obsahuje veľa slabých miest, pod ktoré sa jednoducho ja hlasovaním podpísať nemôžem.